tryggingagjald með síðari breytingum sem er að finna á þingskjali þrjú hundruð sjötíu og er frá meiri hluta háttvirtrar efnahags og skattanefndar á þingskjalinu kemur fram lýsing á frumvarpinu og gestur sem kom á fund nefndarinnar málið fjallar um það að starfsemi icepro verði sett á fjárlög en ekki sem markaður tekjustofn

meiri hlutinn fagnar frumvarpinu og telur það samræmast betur fjárveitingavaldi alþingis að framlög til málaflokka séu ákveðin í fjárlögum fremur en almennum lögum mörg dæmi eru í lagasafninu um síðarnefnda meiri hlutinn leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt háttvirtir þingmenn gunnar svavarsson var fjarverandi við afgreiðslu málsins undir nefndarálitið rita háttvirtir þingmenn pétur